a javaslatunkat, és nagy többséggel elfogadta az állásfoglalást a beporzókról szóló uniós kezdeményezésről. A tegnapi vitában hosszan érveltem amellett, hogy miért is kell megszavazni ezt a jelentést, és nyilván alapvetően a Parlament a jogalkotás és a Bizottság munkájának ösztökélése szempontjából vizsgálta az ügyet.

Változtatnunk kell a szokásainkon, változtatnunk kell a hétköznapi, eddig megszokott tevékenységünkön.